3 grudnia rzeczniczka organizacji opozycyjnej Młody Front, Tatiana Szapućko, została skreślona z listy studentów Wydziału Prawa Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego.

Być może dla kobiety w tym kraju to nie jest tak niebezpieczne, ale dla mężczyzn wyrzuconych z uczelni na Białorusi skutki mogą być bardziej bolesne, dlatego, że służba wojskowa na Białorusi jest traktowana jako kara, jako zastępstwo uwięzienia. Są młodzi żołnierze, jak Franek Wieczorka, szef młodzieżówki Białoruskiego Frontu Młodzieżowego, Iwan Szyła, też z organizacji Młody Front, którzy są prześladowani podczas służby wojskowej, gdzie odcina się im dostęp do informacji i jest to traktowane jako kara.